În paralel cu aceasta, însă, consider că efortul nostru în această țară trebuie să se concentreze asupra construirii unui minim de stat funcțional, în condițiile în care statul haitian este acum doar o ficțiune. Acesta nu reușește să și îndeplinească misiuni de bază, precum organizarea taberelor de refugiați, menținerea ordinii, asigurarea igienei și a apei potabile. Această vulnerabilitate a făcut posibilă răspândirea rapidă a epidemiei și moartea a peste 1200 de oameni. În Haiti este nevoie de un stat care să poată face ceva pentru săracii săi. 3 din 4 haitieni supraviețuiesc cu mai puțin de 2 dolari pe zi. Peste 1,5 milioane de cetățeni trăiesc în tabere de refugiați, ceea ce reprezintă o gravă sursă de risc pentru sănătatea și ordinea publică. Cred că slăbiciunea statului haitian este acum principalul factor de risc. Lipsa sa de autoritate face ca nemulțumirile populației să se îndrepte către forțele ONU, iar organizațiile neguvernamentale riscă să nu și mai poată îndeplini misiunea.